Die Überschriften der letzten Tage oder Wochen haben gelautet Die EU gefährdet unser Saatgut! Ich möchte am Anfang meiner Ausführungen festhalten Es ist nicht die EU, die unser Saatgut gefährdet, sondern es ist der Vorschlag, der von Ihnen, Herr Kommissar Borg, von der Kommission kommt!

Ich möchte mich als Schattenberichterstatterin unserer Fraktion im AGRI Ausschuss bei allen Kolleginnen und Kollegen und auch beim Berichterstatter dafür bedanken, dass wir uns wirklich bemüht haben, diesen Verordnungsentwurf zu korrigieren. Die erste Diskussion ist schon über die Architektur dieses Vorschlags ausgebrochen.

Die guten Absichten, die Sie uns heute so schön geschildert haben, wie Vereinfachung des Systems oder Schutz der Biodiversität, finden sich in den konkreten Artikeln nicht oder nur sehr ungenügend wieder.

Dem gegenüber steht entgegen Ihren Ausführungen eine neue Bürokratisierung. Die Verordnung orientiert sich in weiten Bereichen an den Bedürfnissen der Industrie und ihren Industriesorten. Kleineren Akteuren wird überbordende Bürokratie zugemutet, die Biodiversität und Vielfaltsorten sollen klar in Nischen abgeschoben werden. Auch den Bedürfnissen der Ökolandwirtschaft wird nur ungenügend Rechnung getragen. Und nicht gerechtfertigt ist die Vielzahl der sekundären Rechtsakte.